virðulegi forseti ég skil það mætavel að virðulegi forseti vilji halda fundi áfram en tek undir að þetta er búið að vera ágæt umræða það eina sem maður hefur saknað virkilega úr umræðunni í nótt er háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson rétt eftir að hann hélt hérna eldræðu um það að það væri enginn háttvirtur þingmaður maður með mönnum nema vera fram í nóttina fór hann heim að sofa og hefur ekki sést síðan ég vonast til þess ef við verðum hérna í nótt að við sjáum háttvirtan þingmann því að það er mun tómlegra í þingsalnum án hans ég held hins vegar að það væri skynsamlegt að við þingflokksformenn mundum fá okkur kaffibolla í dag og sjá hvort það er einhver flötur á málum mér fannst hjá háttvirtum þingflokksformönnum stjórnarandstöðunnar vera

spjalla saman hvað sem kemur út úr því ég skil vel að virðulegi forseti vilji halda fundi áfram